Señora presidenta, señores comisarios, la Comisión ha dado un buen paso proponiendo la neutralidad climática para 2050. Sin embargo, veo en esta propuesta el mismo baile de fechas y cifras que cuando usted, señor comisario Arias Cañete, tiene que responder sobre cuándo se cerraron las cuentas de su familia. Y, sin embargo, yo me pregunto también ¿es creíble este objetivo viniendo de ustedes y de lo que han estado haciendo hasta ahora? ¿Cómo les vamos a creer cuando están proponiendo retrasar la mayoría de los esfuerzos para después de 2030, cuando la clave es lo que hagamos en esta década? A eso, en fútbol —usted, señor comisario, lo sabe— se le llama el patapúm palante el retrasar lo urgente. ¿Cómo creerles cuando acabamos de aprobar unos objetivos de renovables y eficiencia energética totalmente insuficientes que, o bien son papel mojado, o bien hay que revisarlos al alza, como ya reclamábamos desde nuestro Grupo? ¿Cómo creerle si pretenden seguir manteniendo y dando prioridad al gas fósil en la estrategia de la Unión Europea? El cambio climático, señores comisarios, afecta ya a millones de personas, entre ellos muchos europeos, así que, por favor, sean coherentes.